Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier la Commission de cette communication, qui était fort attendue, en ce qui me concerne, sur ce sujet sensible, au vu des enjeux qui sont actuellement ceux des acteurs du modèle de secours. Dans cette intervention d'aujourd'hui, qui est ma première intervention puisque je suis une toute nouvelle députée en séance plénière, en tant que députée européenne, permettez moi d'insister sur trois points. Mon premier point me permet de rappeler qu'il y a environ 3,5 millions de sapeurs pompiers volontaires dans l'Union européenne et je tiens à saluer leur engagement au service de tous, comme l'ont fait mes collègues, à l'heure où les dérèglements climatiques entraînent, hélas, de plus en plus de catastrophes naturelles.

Cet arrêt de la Cour, en considérant le temps de volontariat de certaines catégories de sapeurs pompiers effectuant une garde à domicile comme du temps de travail, a pu surprendre tout en concernant une situation bien spécifique, qui n'est pas celle de tous les sapeurs pompiers volontaires. Dans ce contexte, il est évident que cette première clarification est plus que bienvenue merci pour cela, Madame la Commissaire.

Je vous ai écoutée attentivement, Madame la Commissaire. J'ai bien noté que, selon la Commission, il fallait tenir compte des spécificités des modèles nationaux. J'ai également entendu que vous aviez rappelé, à juste titre, l'importance du principe de subsidiarité en cette matière.

Cette approche devrait permettre de préserver l'organisation matérielle de nos services de secours et de garder intacte la possibilité de mobiliser des hommes et des femmes en situation d'urgence dans toute l'Union européenne.

Le débat de ce jour constitue l'occasion de rappeler la nécessité impérieuse de soutenir les mécanismes de protection civile par les instruments européens appropriés. Nous devons davantage encourager la coordination de nos systèmes de secours. Il nous faut consolider le mécanisme européen de sécurité civile, mutualiser nos moyens et nos scénarios de secours en cas de crise, ainsi que partager nos expertises.

Préservons ces modèles nationaux de sécurité civile, dont certains sont plus particulièrement fondés sur l'altruisme et le volontariat, qui fonctionnent bien et garantissent la proximité territoriale des secours. En même temps, dynamisons l'action de l'Union européenne par les leviers et au niveau où elle est efficace. C'est pour cette Europe là que je m'engage, celle qui protège toujours mieux ses citoyens, celle qui soutient les différentes formes d'engagement dans la société, celle qui leur permet d'exprimer concrètement ce qu'est la solidarité et le don de soi pour la collectivité.